Monsieur le Président, Monsieur le Président Juncker, Monsieur le Commissaire Oettinger, le cadre financier que vous nous présentez est un document politique d'une importance fondamentale. Et on nous avait tellement préparés au pire, qu'il faudrait aujourd'hui se satisfaire d'une proposition qui n'est pas très dynamique et nous devons encore attendre le coup de rabot qui viendra du Conseil européen.

Je pense à l'affaiblissement du budget pour la politique de cohésion, à l'affaiblissement du budget pour les pêcheurs, à l'affaiblissement du budget pour l'agriculture et ceci pour financer de nouvelles politiques qui ne sont pas des obligations pour l'Union européenne politique sécuritaire, politique de défense et Europe forteresse. Nous sacrifions donc les politiques traditionnelles pour financer des obligations qui ne sont pas celles de l'Union européenne.